það er ekki ofsögum sagt að það eru alvörutímar sem íslenska þjóðin er að upplifa um þessar mundir meiri tíðindi hafa hér gerst í efnahagsmálum en líklega áður í sögu lýðveldisins jafnvel þótt lengra væri leitað aftur í tímann það skiptir því máli hvernig haldið er á málum þessar vikurnar á meðan hættulegasta siglingin fer fram við þær aðstæður tel ég skynsamlegast

og sérstaklega þann sem er skipstjóri eða stýrimaður skipinu við höfum ekkert upp úr því á þessum dögum sem nú eru að líða að leitast við að gera lítið úr þeim verkum sem unnin eru eða tortryggja þá sem eru um þessar mundir í þeim verkum sem þarf að vinna það þýðir ekki endilega að ég sé sammála öllu því sem gert er en ég held að það sé meiri ávinningur af því að reyna að beina mönnum áfram og styðja við bakið á ríkisstjórninni en að grafa undan trúverðugleika hennar það er nógur tími síðar til þess að fara yfir málin og forsöguna og ábyrgðina á því sem hefur gerst eða leitt til þess sem

á fortíðinni sem mér finnst þó að ég geri ekkert lítið úr því að menn geri upp ábyrgðina en mér finnst að á þeim tíma sem við erum að lifa núna skipti mestu máli að greina stöðuna og finna lausnir sem eru farsælar fyrir land og þjóð

sammála um þá hluti og menn eiga að draga upp úr pússi sínu sínar hugmyndir og sínar tillögur um aðgerðir á næstunni og sína sýn á því hvernig vandinn er og hvað það er helst sem menn eiga að glíma við

vel að eiga svona marga hæfa þingmenn og við hljótum þá að komast að skynsamlegri niðurstöðu þegar menn fara betur ofan í það sem er mest aðkallandi að ræða greiningu stöðunnar og vandans og lausnirnar sem menn sjá út úr því ég vil virðulegi forseti segja fyrst og ég er sammála því að það sem skiptir mestu máli þessa dagana er að koma gjaldeyrismálunum í viðunandi horf

og hefur valdið þjóðinni mestum búsifjum enn sem komið er það er auðvitað álitamál hvort sú leið sem valin var að hækka stýrivexti sé sú rétta það er álitamál og það hefur komið fram í máli þeirra sem telja má sérfræðinga á þessu sviði sumir eru henni sammála og aðrir ekki ég hallast að því að þessi leið sé sú sem menn eigi að fara ég geri ekki ágreining við ríkisstjórnina um að beita þessari aðferð til þess að reyna að koma gjaldeyrismarkaðnum á réttan kjöl með þeim árangri að gengi krónunnar hækkar frá því sem nú er og verðbólgan lækkar frá því sem nú er og það er öllum til hagsbóta í íslenskri þjóð ef menn ná þeim árangri sérstaklega er það þeim til hagsbóta sem skulda og þeir eru býsna margir sem hafa safnað ansi miklum skuldum á síðustu fjórum fimm árum þegar lánsfé hefur ári svo ódýrt sem raun ber vitni á þeim tíma þessi hópur á mest undir því að menn nái árangri í þessum efnum það má vel hugsa sér og það viðurkenni ég að fara aðrar leiðir það má vel hugsa sér að hafa vextina lægri vegna þess að það er ekki eftirspurnin sem er vandamál um þessar mundir það er gjaldeyririnn sjálfur og trúverðugleiki þjóðarinnar það má hugsa sér eins og þá hugmynd sem send hefur verið háttvirtum þingmönnum í tölvupósti utan úr bæ að greiða sérstaka vexti á krónutölu bréfin það eru þau sem eru höfuðvandinn þessa dagana þessir tvö til nú hundruð milljarðar króna í krónubréfum sem við getum þurft að borga út á mjög skömmum tíma og ef það gerist

þá má hugsa sér líka að skattleggja gjaldeyrisviðskipti gjaldeyrisviðskipti eru ekkert annað en viðskipti með vöru eins og hver önnur viðskipti og það er almenn regla í þjóðfélaginu að það er greiddur virðisaukaskattur af viðskiptum bæði af vörum og þjónustu það er að minnsta kosti og ég heyrði það hér fyrr í umræðunni á máli hæstvirts utanríkisráðherra að það kæmi til greina að setja tímabundnar takmarkanir á frelsi fjármagnsins ég held að menn eigi að hugleiða þá leið mjög alvarlega því að það er þekkt hér á landi eins og víðar að sumir hlutir eru þess eðlis að óheftir eru þeir mönnum ekki heilsusamlegir áfengi er engin venjuleg vara segir í bók þess vegna höfum við reglur um áfengið og frelsið hvernig eigi að meðhöndla það og selja það græðgin er líka engin venjuleg synd græðgin er sennilega versta syndin sem við höfum séð síðustu árin græðgin sem engar hömlur eru settar á með reglum um frelsi fjármagnsins hún hefur leitt okkur í þessar ógöngur og það er ekkert að því að hafa skynsamlegar reglur um viðskipti með gjaldeyri og flutninga á fjármagni það er ekkert að því virðulegi forseti umfang vandans er mikið það verða miklar skuldir sem ríkið verður að taka á sínar herðar og það er ýmislegt sem menn þurfa að gera á næstu árum sem ekki er til vinsælda fallið ég held að stjórnmálamenn eigi að draga þessa mynd upp fyrir þjóðinni

í öðru lagi niðurskurður á útgjöldum ríkissjóðs það er óhjákvæmilegt það kom fram í máli forsætisráðherra að halli ríkissjóðs á næsta ári geti verið meira en tíu prósent af landsframleiðslu það eru um hundrað fimmtíu milljarðar króna

fáeinum árum þannig að menn taki ekki mjög mörg ár í að reka ríkissjóð með miklum halla því að það eru drápsklyfjar ofan á skuldirnar sem við munum væntanlega taka á okkur á næstu vikum það þarf að bregðast við vanda heimilanna skuldsettra heimila með því að opna möguleika á skuldbreytingum frestunum á greiðslu skulda og annað slíkt sem gerir fólki kleift að halda sínu húsnæði og skapa sér svigrúm til að borga skuldirnar en ég vara sérstaklega við hugmyndum um að afnema verðtryggingu fjármagns því að það held ég að væri enn einn hausverkur sem við bættum við það sem fyrir er ef menn álpuðust út í þá forarvilpu að fara að opna fyrir það að þeir sem hafa safnað þessum skuldum losni undan því að borga þær til baka vegna þess að það er tekið af hinum sem eiga þessar skuldir sparifjáreigendum og þeim sem eiga lífeyrissjóðsréttindi í sínum sjóðum við erum engu bættari með á að láta þann hluta þjóðarinnar borga fyrir hinn hlutann sem ber skuldir um þessar mundir þannig að ég held að það yrði engin bót að slíkri ráðstöfun við eigum að auka útflutningsverðmæti þjóðarinnar